Zapomni si recept moje najljubše jedi. To je krompirjeva musaka. Sestavine krompirjeve musake so: krompir, potem je mleko in faširano meso, ki naj, je torej mleto, pol govedine, pol svinjine. Navodila za pripravo krompirjeve musake so: popražiš čebulo, da ta postane malo rjavkasta, da nato dodaš, faširano meso mleto, kar pomeni, da je to približno pol kilograma mesa, in narediš zelo podobno zmes, kot jo narediš za, polivko za špagete. Kar pomeni, da dodaš zraven še sol, poper, lepo to, in česen, začiniš in, prepražiš. potem se to lepo približno dvajset minut praži, hkrati v tem času praženja tega mletega mesa pripraviš krompir na način, da ga seveda najprej olupiš, potrebuješ približno kilogram krompirja, in potem krompir narežeš po, kosih. Kot za čips, ampak malo debelejši kot za čips, morajo biti. Nato vzameš pekač. Na dno pekača postaviš drug zraven drugega ta krompirček, in ko je že popraženo meso, posipaš po tem krompirju to meso, ga lepo razvrstiš po celem pekaču in ponovno narediš plast krompirja. Nato zagreješ liter mleka, v katerega stepeš eno jajčko in jo tudi to mleko malo posoliš, ščepec soli vržeš not. In ko poskuša ali pa ko že želi vreti, to vliješ v pekač s krompirjem in z mletim mesom. Ponavadi je to mleko pokrito s krompirjem, s tistim vrhnjo plastjo. In daš v pečico, kjer pečeš na dvestotih stopinjah, približno dve uri. S tem, da, ne rabiš ničesar obračati, to je kosilo, ki je praktično zelo hitro pripravljeno. res pa je, da se malo več časa rabi za pečenje, ampak je prednost temu, da ne rabiš ga obračati. Ne rabiš paziti. Enostavno, ko narediš vse sestavine, daš v pekač in v tem času lahko postoriš kaj drugega. Zraven, musake zelo paše zraven, solata zelena ali pa kakršnakoli, po želji. Zadnjih petnajst minut, preden se speče, pa, posipaš, po tej musaki parmezan in vstaviš nazaj v pečico, da še to malo, se, speče in dobi en tak skorjast dober okus. Kosilo je pripravljeno. Dober tek. Pokliči osebo Milena. Predvajaj mi pesem Moj lipi anđele od Oliverja Dragojevića. Naroči me na pregled pri pulmologu. Zapiši si opomnik: enaindvajseti sedmi pokliči Suzano in ji vošči za rojstni dan. Ustvari dogodek z naslednjimi podatki. Enaindvajsetega julija bom praznovala rojstni dan. Praznovala bom doma, dobimo se ob sedemnajsti uri. Vabljeni. Sporoči, če prideš na številko nič, štiri, ena, osem, nič, šest, sedem, tri, tri. Pokliči turistično agencijo Sonček. Zanima me poraba turističnega bona za Gorenjsko. Kakšno bo vreme štiriindvajsetega julija dva tisoč enaindvajset? Zabeleži si pot od Mercator centra Maribor do Europarka. Če stojiš v smeri Tezna, je na desni strani Mercator center. To je Cesta proletarskih brigad. Pelješ se do semaforjev, na desni strani je gasilski dom. Nato prečkaš to križišče in se v naslednjem križišču premakneš na levi pas, ker boš zavil levo na Titovo cesto. Pot nadaljuješ na Titovi cesti mimo Obrtne zbornice, tako imenovanega Žoharja, ter nadaljuješ v smeri centra. Pri naslednjih na naslednjem semaforiziranem križišču pot nadaljuješ ravno, do prvega krožišča, v katerem se pri prvem izhodu zapelješ iz krožišča in nato na levi strani prideš do Europarka iz te zadnje strani, kjer lahko parkiraš vozilo.